Le hacemos varias propuestas desde el Parlamento.

llevar a cabo inspecciones y controles que acaben con los falsos autónomos y también con las empresas buzón en el mercado único. Propuestas concretas que llevamos tiempo reclamando y que no pueden demorarse a la próxima legislatura. El Consejo y la Comisión han de asegurar que los derechos reconocidos en el pilar social, el derecho a un salario decente, a un trabajo digno, a la negociación colectiva, a la protección social, sean interpretados por analogía con los derechos ya reconocidos en la Carta Social Europea, haciéndolos vinculantes y unificando de una vez la normativa internacional de derechos sociales con el acervo europeo.